virðulegi forseti ég hlusta alltaf af mikilli athygli á háttvirtan þingmann pétur blöndal þegar hann fjallar um skuldamálin og ég heyri það á honum að hann vill fara fram í þessu máli með réttlæti að leiðarljósi það sé ekki verið að mismuna ólíkum hópum hann talar sérstaklega um leigjendur og hann talar um þau tuttugu og eitt prósent sem eru í skuldlausu húsnæði og auðvitað skiptir þetta máli vegna þess að þetta sýnir okkur þau sjónarmið sem eru uppi innan stjórnarflokkanna í þessum efnum og innan stjórnarmeirihlutans þegar kemur að þessum svokölluðu skuldaleiðréttingarmálum mér finnst það alltaf vera mikið áhyggjuefni þegar stjórnmálamenn fara að lofa heimsmetum í hinu og þessu og mér fannst að gefnu þegar hæstvirtur forsætisráðherra boðaði umfangsmiklar aðgerðir í málefnum skuldugra heimila hér í þinginu mér finnst það líka áhyggjuefni þegar formaður samfylkingarinnar kemur hingað upp í ræðustól og segist eiga heimsmetið vegna þess að þetta er í raun og veru ekki einhver keppni um hver sé mestur vinur heimilanna um það snýst ekki málið það snýst um það sem

og sjá hvar skórinn kreppir og hvað er hægt að gera og hvað þarf að gera það er auðvitað alveg rétt sem háttvirtur þingmaður bendir á að það eru örlitlir hlutir eins og

sem blasir við í þeim efnum en ég er einn þeirra sem tel það einsýnt að það sé auðvitað gjaldmiðillinn sem skiptir hvað mestu máli íslenska krónan hefur reynst okkur þessi ákaflega kostnaðarsöm þessi örmynt sem þessi litla þjóð hefur ákveðið að hafa sem gjaldmiðil og það er auðvitað vandi sem þarf að taka á sérstaklega það verður nefnilega ekki auðvelt fyrir ríkisstjórnina að uppfylla það loforð sitt að vera með umfangsmestu aðgerðir í þágu skuldugra heimila í heiminum og það er ekki heldur neitt sérstakt keppikefli að mínu mati og er ekki gott fyrir held ég íslenskt samfélag að það sé áherslan besta leiðin og raunar eina leiðin til að ráðast á þann vanda sem við blasir með réttlátum hætti væri að láta hvert mannsbarn í landinu hafa eina milljón sem eru þrjú hundruð milljarðar þá deilist það með réttlátari hætti milli ólíkra hópa það er ekki ósvipað hugmynd háttvirts þingmanns péturs blöndals í sjávarútvegsmálum sem vildi deila bara kvótanum á milli allra landsmanna þá færi meira inn á mannmörg heimili og svo framvegis en það verður nefnilega mjög erfitt að uppfylla þetta með réttlátum hætti við vorum á fundi efnahags og viðskiptanefndar um daginn með gesti úr seðlabankanum sem sýndu okkur það sem við vitum að þeir sem skulda mest eru ekki í mestum greiðsluvanda þeir sem skulda mest eru með hæstu launin og eru með mestu eignirnar og það eru ekki þeir sem þurfa á því að halda að fá niðurfellingu höfuðstólsins það eru auðvitað þeir sem eru í mestum greiðsluvanda sem þarf að mæta það eru þeir sem eru með yfirveðsettar eignir sem þarf að koma til móts við og besta leiðin til að koma til móts við það fólk sem skuldar meira en það á er að hér á íslandi sé heilbrigður húsnæðismarkaður sem lýtur lögmálum framboðs og eftirspurnar þar sem verðmyndunin er með eðlilegum hætti og fólk getur ef það skuldar of mikið minnkað við sig vegna þess að grundvallaratriði í okkar samfélagi er að hver einstaklingur fyrir sig ber ábyrgð á sínum skuldum það er bara sjónarmið sem við verðum að hafa í heiðri og fylgja ekki bara út af því að það er réttlæti heldur vegna þess að annað mundi reynast okkur alveg gríðarlega kostnaðarsamt til framtíðar litið

síðustu ríkisstjórnar og ég spurði þar sérstaklega eftir áætlun ríkisstjórnarinnar í því að efla fjárfestingu auka hagvöxt auka fjölbreytni í atvinnulífinu búa til meiri samkeppni búa til heilbrigðara efnahagskerfi því miður voru svörin þau að það er ekkert plan það er búið að kasta fjárfestingaráætluninni út það er miður vegna þess að þar inni voru gríðarlega góðar hugmyndir sem margar hverjar voru rannsakaðar í þaula sóknaráætlun landshluta og svo framvegis og svo framvegis og það er auðvitað þannig að það er hægt að sækja fjármuni í slíka áætlun einfaldlega ef það væri vilji til þetta eru aðgerðir að örva fjárfestingu og efla hagvöxt á landinu eru þær aðgerðir sem til lengri tíma litið gagnast auðvitað íslenskum fjölskyldum og íslenskum heimilum langbest þetta eru engin sannindi sem eiga að koma þingmönnum hér á óvart þetta vita menn og eru auðvitað sjónarmið sem ganga í gegnum ekki bara

með þann fjölda vinnuhópa sem ríkisstjórnin ætlaði að setja á stað af þessu tilefni ekki vegna þess að við værum fylgjandi almennri niðurfellingu lána heldur vegna þess að okkur finnst skipta máli að vinnubrögðin séu vönduð að það sé ekki verið að ana út í neitt að hið svokallaða strax

ég sé það á þeim skeytum sem ég er að fá innan úr stjórnarráðinu sem þingflokksmaður bjartrar framtíðar að það er enn þá verið að skipa starfshópa og starfsteymi víðs vegar í stjórnsýslunni vinnuáætlun ríkisstjórnarinnar gerði ráð fyrir því að þingsályktun ríkisstjórnarinnar um einstakar aðgerðir gerðu ráð fyrir því að hæstvirtur forsætisráðherra mundi flytja hér áfangaskýrslu í upphafi haustþings við erum núna á miðju haustþingi og hann gerir ráð fyrir því að hann flytji aðra skýrslu í upphafi vorþings það bara sýnir það að viðfangsefnið er stærra heldur en menn kannski gerðu sér grein fyrir það sýnir líka að menn eru í raun og veru að vanda sig og ég vona að það verði þá keppikefli og það leiðarljós sem menn hafa að markmiði í þessu vegna þess að það mun reynast okkur ákaflega kostnaðarsamt til langs tíma litið ef menn ekki vanda sig virkilega í þeirri vinnu sem fram undan er það er engum til framdráttar ef menn fara í einhvers konar keppni í því að eiga heimsmetið í því að vera vinur heimila á íslandi